W tym szczególnym czasie, kiedy myśli wielu ludzi kierują się w stronę tamtych bolesnych wydarzeń, zwrócona została nam uwaga na to, by objąć specjalną troską młode pokolenia, aby potrafiły one we właściwy i rzetelny sposób poznać prawdę historyczną i na niej budować wspólną przyszłość. Nie sposób nie przypomnieć przy tej okazji o pierwszym liście biskupów polskich do niemieckich z roku 1965, w którym to zachęcono do pojednania i budowy partnerskich relacji między naszymi państwami.